Die von der kasachischen Regierung kommenden Behauptungen, Hoolligans und ausländische Provokateure stünden hinter den gewaltsamen Vorgängen rund um die Demonstrationen von Ölarbeitern, erinnern uns an ähnlich lautende Aussagen aus Syrien.

Wohl aufgrund des internationalen Drucks und aus Furcht vor landesweiten Streiks wurde in Kasachstan das Urteil gegen jene Anwältin, die die streikenden Ölarbeiter juristisch beraten hat, von einer Gefängnis in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Verhaftung an sich ja niemals hätte stattfinden dürfen.

Kritikwürdig ist weiters, dass Polizisten, die laut Videoaufzeichnungen flüchtende Streikende mit Schüssen in den Rücken getötet haben, wohl nur mit milden Strafen rechnen müssen. Eine restlose Aufklärung der Vorgänge wird wohl nur eine internationale unabhängige Untersuchungskommission bringen können. Der einzig richtige Schritt wird also das Ende der Gewalt gegen Aktivisten und die Rückkehr zu einem offenen Dialog sein können.